Paní předsedající, já jsem tady před chvílí kritizoval Evropskou komisi za její klimatickou politiku, teď ji musím pochválit za plány, které má s evropským rozpočtem v tom příštím finančním období, tedy zejména, pokud jde o přesun finančních prostředků od toho projídání, od přímého sponzoringu společné zemědělské politiky nebo kohezní politiky k podpoře inovací, vědy, výzkumu, technologií. Bohužel se to ještě neprojevilo v tomto tisku, tam vše zůstává při starém a já myslím, že by bylo dobré vyslat tímto způsobem signál i nové Evropské komisi, že počítáme s těmi závazky, které učinila včera její předsedkyně ve své úvodní řeči. Já jsem tedy v tomto hlasování tento tisk podpořit nemohl, protože není v souladu s tím, jak bych si přál, aby ten příští evropský rozpočet vypadal.